frú forseti ég flyt hér tillögu til ingsályktuanr ásamt háttvirtum þingmönnum lilju rafneyju magnúsdóttur atla gíslasyni árna johnsen sigurði inga jóhannssyni og þráni bertelssyni um árlegan vestnorrænan dag svohljóðandi alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera samkomulag við landsstjórnir færeyja og grænlands um stofnun vestnorræns dags sem haldinn verði hátíðlegur árlega til skiptis í einu vestnorrænu landanna tillaga þessi var áður lögð fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi og er hún nú endurflutt lítillega breytt tillagan er sett fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins númer fjögur tvö þúsund og átta sem samþykkt var á ársfundi ráðsins tuttugasta og sjöunda ágúst tvö þúsund og átta í grundarfirði ályktun ráðsins hljóðar svo í íslenskri þýðingu vestnorræna ráðið skorar á ríkisstjórn íslands og landsstjórnir færeyja og grænlands að stofna til vestnorræns dags sem haldinn verði hátíðlegur lokahelgi ágústmánaðar hvers árs til skiptis í færeyjum grænlandi og íslandi frá og með árinu tvö þúsund og tíu vestnorræna ráðið hvetur stjórnvöld landanna til að skipuleggja daginn í samvinnu við vestnorræna ráðið ræðis og sendiskrifstofur borgaryfirvöld ferðamálaráð og listastofnanir og stjórnendur norrænu húsanna í hverju landi fyrir sig hugmyndin um vestnorrænan dag sem haldinn verði hátíðlegur árlega á vestur norðurlöndunum til skiptis á rætur sínar að rekja til vestnorræna dagsins sem haldinn var hátíðlegur í annað sinn helgina tuttugasta og sjötta til tuttugasta og sjöunda apríl tvö þúsund og átta á íslandsbryggju í kaupmannahöfn meðan á helgarhátíðinni stóð var hvert vestur norðurlanda með sinn eigin landkynningarbás þar sem tónlistaratriði voru flutt auk þess sem sala fór fram á mat og öðrum vörum markmið vestnorræna dagsins á vestur norðurlöndunum yrði að marka vestnorræna sögu og menningu í löndunum sjálfum og auka þar með samband þeirra og samkennd ráðið hvetur stjórnvöld landanna til að skipa verkefnastjóra innan menningarmálaráðuneytis hvers lands sem hafi það hlutverk að vinna að undirbúningi dagsins í samvinnu við vestnorræna ráðið ræðis og sendiskrifstofur borgaryfirvöld ferðamálaráð og listastofnanir og stjórnendur norrænu húsanna í hverju landi fyrir sig lagt er til að halda vestnorræna daginn í fyrsta sinn hátíðlegan lokahelgi ágústmánaðar árið tvö þúsund og tíu í einu vestnorrænu landanna í tengslum við fyrirhugaða útgáfu bókar um sameiginlega sögu og menningu vestur norðurlanda sem unnið hefur verið að undanfarin ár lagt er til að haldið verði upp á daginn með hátíð sem samanstandi af margs konar listviðburðum kynningu á matarmenningu þjóðanna tónlistarhefðum og íþróttum mælt er með að fyrsti undirbúningsfundur að stofnun vestnorræns dagsins fari fram á vegum menningarmálaráðuneyta landanna og vestnorræna ráðsins eigi síðar en fyrir þinglok vorið tvö þúsund og níu þannig hljóðar frú